Politicile și bugetul Uniunii ar trebui să contribuie în mod substanțial la revitalizarea unei creșteri durabile în Uniune și la abordarea problemelor majore ale societății, precum penuria de resurse, schimbările climatice, delocalizarea industriei europene, investițiile insuficiente în educație, sănătate, cercetare și lipsa ofertei locurilor de muncă. Exercițiul financiar 2013 este foarte important deoarece este destinat pregătirii lansării mecanismului Conectarea Europei și de aceea susțin menținerea nivelului creditelor de angajament și de plată propuse în proiectul de buget. Consider că necesitățile de dezvoltare a infrastructurii de transport din noile state membre ar trebui să fie reflectate în mod corespunzător atât în exercițiul financiar 2013, cât și în viitorul cadru financiar multianual. În final, incapacitatea guvernelor anterioare ale României nu trebuie să conducă la reducerea fondurilor structurale pe care România trebuie să le utilizeze în actuala perioadă financiară și de care are foarte mare nevoie.